Monsieur le Président, je voudrais d'abord rétablir les choses. Il me semble qu'en ce qui concerne le Fonds social européen, sur le fond du problème, tout le monde est d'accord.

les compromis ne sont pas là pour rendre les gens heureux.

Mais il n'empêche que les politiques que nous votons sont là pour être efficaces sur le terrain.

Ce n'est pas le petit chiffon rouge que nous sommes en train d'agiter. Cela demande beaucoup de mobilisation pour beaucoup d'efficacité.

Demain, chaque vote de député sera observé, chaque groupe politique sera observé, chaque délégation sera observée et c'est le Parlement européen qui sera observé.